Država se sooča s tako številnimi težavami, da turškemu predsedniku Erdoganu ne moremo zameriti, če skuša na račun begunske problematike od Evropske unije izsiliti določene koncesije. Kot tudi ne moremo zameriti voditeljem Unije in držav članic, da si skušajo z denarjem zagotoviti begunski mir. Vendar pa nam bodo naši državljani zelo zamerili, če bomo v trenutni situaciji popolnoma pozabili na dejstvo, da je Turčija na tem razpotju izbrala cesto, po kateri se vse bolj oddaljuje od demokracije in spoštovanja človekovih pravic.

In težko je razumeti, zakaj predsednik Erdogan ubira avtoritaren pristop z le malo dialoga, s katerim njenim državljanom jemlje svobodo. In medtem ko se mi ukvarjamo s Turčijo, se premiki dogajajo že v drugih soseščinah, denimo Egiptu. Če jih bomo spregledali, se lahko kaj hitro zgodi, da bo na kriznem razpotju zdrsnilo tudi Uniji.